Kazachstan geopolitycznie spełnia ogromnie ważną rolę nie tylko w swojej części świata, ale także na całym obszarze, który nazywamy Eurazją. Kazachstan do tej pory był krajem, któremu udało się uniknąć tak częstych w tamtym regionie świata konfliktów narodowościowych i religijnych. I za tę tolerancję religijną i narodowościową, która w Kazachstanie panuje z całą pewnością powinniśmy ten kraj doceniać. Z tym większym zaniepokojeniem obserwowaliśmy to wszystko, co miało miejsce w grudniu zeszłego roku śmierć demonstrantów, zajścia, które wzbudziły niepokój i w Kazachstanie i na całym świecie. Z tym większym zadowoleniem przyjmuję fakt, że władze Kazachstanu jak to wynika z informacji, które do nas docierają dość twardo zabrały się za rozliczanie winnych tych wydarzeń. Z naszej strony, ze strony Parlamentu Europejskiego, jako organizacji przyjaznej narodom Kazachstanu, powinien płynąć jasny przekaz demokracja powinna obowiązywać wszędzie, nikt nie stoi ponad prawem i dlatego winni tych wydarzeń powinni być osądzeni.